Notre stratégie a plus ou moins réussi, selon le pays et le contexte, et je suis convaincu que la conditionnalité est la bonne approche. Il faut continuer à mettre la question du respect des droits de l'homme et de l'état de droit au premier plan dans nos relations avec nos partenaires. Nous avons toutefois également des choses à améliorer notre cohérence, y compris la tendance des États membres à agir en dehors du cadre européen dès que nous sommes face à une crise, par exemple face à la Russie et le soutien indéfectible à tous les régimes autoritaires de la région. Notre message doit être plus convaincant.